Herr Präsident! Diese Entwürfe sind zum Nachteil der Küstenfischerei, der Kleinstbetriebe und der Freizeitfischerei, zugunsten des industriellen Fischfangs angelegt. Die industrielle Fischerei mit ihren Großfangflotten wühlt mit ihrem Fanggeschirr und ihren Schleppnetzen den Meeresboden bis zu einem Meter Tiefe auf. Sie vernichten gnadenlos alles, was dort lebt und wächst. In Ihrem Text, Frau García Pérez, heißt es wörtlich Der Plan trägt dazu bei, einen angemessenen Lebensstandard für die Menschen, die von der Fischerei abhängig sind, sicherzustellen. Er verschweigt aber, wie viele Existenzen bereits vernichtet wurden. Die Küstenfischerei und deren Kleinstbetriebe gibt es seit Jahrhunderten, und sie stehen im Einklang mit dem Leben im Meer und der Natur. Gerade diese ganze Häfen und Küstenregionen prägende Fischerei hat mit einem solchen Entwurf keine Zukunft mehr. Daher lehne ich diesen Entwurf ab.